All das ist politisch gewollt, und durch diese Richtlinie wird es auch nicht verändert. Wir haben einen unfairen Wettbewerb. Die Steuerprivilegien, die die Lkw bekommen, werden nicht gekürzt.

Bei der Schiene ist sie unbegrenzt möglich. Das ist unfair und das behindert die umweltfreundliche Schiene und entlastet die umweltfeindliche Straße.

Wir Grüne wollen das Klima schützen und die Mobilität in Zukunft sichern. Deshalb brauchen wir einen fairen Wettbewerb. Diese Eurovignette ist nur ein klitzekleines Stück vorwärts zu diesem Ziel.